Egyetértek a költségcsökkentéssel, de felelősen kell meghatározni a területeket, amelyeken takarékoskodunk. A Parlamentben állandóan vannak próbálkozások arra, hogy a kevésbé használt nyelveket kiiktassák a három elsődleges nyelv javára. Most a Régiók Bizottságánál kezdeményezték az önálló fordítói apparátus megszűntetését.

De a költségeket anélkül kell csökkenteni, hogy a demokráciát és az integrációt veszélyeztetnénk.